V tomto parlamente hovoríme o chudobe často, predovšetkým vo vzťahu k tretím krajinám. Chudoba, ktorá ľudí odsúva na okraj spoločnosti a oberá ich o dôstojnosť, však existuje aj v Európskej únii a trpia ňou milióny našich rodín.

Únia by preto mala podporovať tie politiky členských štátov, ktoré sa snažia posilniť inštitúciu manželstva a prirodzenú rodinu.